Es geht darum, die Menschenrechts und Demokratisierungspolitik der EU Außenpolitik zu verbessern. Das ist ein sehr wichtiger Schritt, den wir begrüßen.

unsere Vorschläge dazu einzubringen. Erste Anmerkungen haben wir ja bereits gemacht. Aber schon heute sehen wir, dass einige Bereiche unbedingt verbessert und weiter ausgearbeitet werden müssen zum Beispiel, dass Unternehmen, die ihren Sitz in der EU haben, in verbindlicher Weise zur Verantwortung gezogen werden müssen, wenn sie Menschenrechtsverletzungen Vorschub leisten oder diese begünstigen. Gerade im Bereich der Internettechnologie haben wir einen besorgniserregenden Anstieg von autoritären Regierungen, die diese Zensurtechnologie nachfragen. Als zweiten Punkt habe ich mir aufgeschrieben, dass Sie den Vorschlag nicht übernommen hatten, eine hochrangige Vertretung oder eine Position in der EU zu besetzen, die Menschenrechtspolitik in verschiedenen Politikfeldern vertritt. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie das mündlich jetzt unterstützt haben.

Das war eine Forderung von uns. Lassen Sie mich abschließend erwähnen, dass es sehr ermutigend ist, dass der dänische Minister für Außen und Europaangelegenheiten heute hier erklärt hat, dass für ihn die Umsetzung und Erarbeitung dieser Menschenrechtsstrategie sehr wichtig ist. Das nehme ich zum Anlass, nochmals zu unterstreichen, dass es uns ja vielleicht gelingt, dass alle EU Institutionen gemeinsam nicht nur eine Strategie verabschieden, sondern zu einer gemeinsamen Erklärung, einem gemeinsamen Konsens zu Menschenrechten kommen.